W kontekście dzisiejszej debaty należy zwrócić uwagę na trzy kwestie, które wymagają szczególnej uwagi.

Pomimo tendencji wzrostowej liczba postępowań karnych w sprawie handlu ludźmi nadal jest wielokrotnie niższa, niż skala popełnianych przestępstw.

Biorąc pod uwagę szacowaną skalę handlu ludźmi w Europie, trzeba stwierdzić, że tylko kilka krajów podjęło środki, które można uznać za faktyczną reakcję. Po trzecie, sytuacja nie jest wystarczająco monitorowana.

Kluczowe jest zatem, aby Wspólnota jeszcze ściślej współpracowała z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi kreując tym samym nową wartość w zwalczaniu tego jakże niebezpiecznego zjawiska.